Monsieur le Président, ne nous trompons pas de combat en tirant à boulets rouges sur les forces de l'ordre croates, soucieuses d'endiguer l'afflux de migrants vers l'Union européenne. À l'évidence, ceux qui, comme la Croatie ou la République serbe de Bosnie, ont eu le courage d'opter résolument pour une politique de fermeté ont réussi à juguler, un tant soit peu, la déferlante migratoire.

Le FMI n'a t il pas encore récemment dégradé la prévision de croissance du pays, qui reste l'un des plus pauvres d'Europe? Du reste, la crise migratoire n'est que la partie immergée de l'iceberg, des difficultés de cet État failli, ce concept raté, selon l'expression bien trouvée de Milorad Dodik.